L'Union européenne doit arrêter d'être la fossoyeuse de l'identité des peuples d'Europe. Le commissaire Avramopoulos a déclaré le 8 juin 2015 que son objectif était d'accueillir 50 millions de migrants à l'horizon

Il est temps de lutter contre les réseaux de passeurs et contre les ONG qui sont objectivement leurs complices. La solution ne consiste pas à instaurer des quotas obligatoires de relocalisation de migrants, comme le projet Dublin IV voudrait le faire. La solution consiste à passer des accords avec les pays de départ pour les persuader de retenir ou de récupérer les migrants qui tentent d'en partir.

2050. Si nous ne faisons pas preuve de fermeté maintenant, notre modèle de société disparaîtra sous les coups de boutoir de l'immigration, du communautarisme et de l'Islam radical. Bravo Matteo Salvini pour être la vigie de l'avenir de l'Union européenne!